Le voyage aurait certes pu être plus paisible et nous aurions pu ramener davantage de poissons dans nos cales, mais nous avons atteint l'objectif la révision du cadre financier. En effet, si la programmation budgétaire étendue sur sept ans permet à chacun, région, État, laboratoire de recherche, etc.,

En 2013, le phénomène migratoire, le Brexit, les attentats, les visées impérialistes de Vladimir Poutine et l'élection de Donald Trump n'étaient pas d'actualité. La vérité est que notre cadre est aujourd'hui obsolète. Pour commencer à répondre à ces défis, il fallait une révision du cadre financier. Bien évidemment, ce qui nous est proposé ne répondra pas à tous les problèmes et à toutes les questions.

Mais contrairement à nos attentes, cette révision ne prévoit ni relèvement des plafonds de dépenses, ni solutions suffisantes pour éviter une nouvelle crise des paiements et, enfin, elle n'évoque pas malheureusement le sujet des ressources propres, pourtant indispensables si l'on veut stopper le cercle infernal de la pénurie budgétaire. Toutefois, nous sommes satisfaits. Ce texte inscrit dans le marbre le principe d'une révision à mi parcours du cadre financier pluriannuel démontrant ainsi son utilité et créant un précédent, une étape obligée pour l'avenir.

En clair, jamais le Parlement ne renoncera à la moindre parcelle de son pouvoir, ni de son autorité budgétaire définie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bien sûr, la Commission restera la garante du respect plein et entier des prérogatives budgétaires de chacun. Ainsi, nous abordons les prochains budgets en tenant compte des enjeux et des priorités.

2020. Non, cette révision est un renfort sur une construction jeune, mais que ces dernières années ont durement éprouvée.